Signor Presidente, onorevoli colleghi, elezioni invalidate ad agosto, le nuove elezioni subito dopo, ricorsi e annullamenti, la violenza della polizia, l'orgoglio e la tenacia del popolo che chiede democrazia, trasparenza, diritti dopo la missione degli eurodeputati in Kenya, a maggior ragione dobbiamo rilanciare il nostro impegno e la nostra vigilanza su quanto accade in quel paese, promuovere la cooperazione, un sistema elettorale sano, il rafforzamento del potere giudiziario a garanzia dei cittadini e nel rispetto dei diritti umani. Il popolo kenyota, il governo stesso e le istituzioni hanno il diritto e il dovere di consolidare la democrazia. La Commissione europea deve garantire il maggiore accesso alle risorse e tutti noi dobbiamo, ad esempio, lavorare ancor di più perché gli agricoltori, soprattutto i giovani, abbiano maggiore accesso alla terra e alla sua coltivazione e che a tutti, ma proprio a tutti, sia garantito il diritto all'acqua. L'Unione europea rafforzi il suo impegno per l'Africa, in questo caso per il Kenya, per il suo popolo. È nel continente africano che si gioca una grande scommessa e noi dobbiamo essere garanti di tutto questo.